Il faut tenir compte de leurs recommandations. Je soulignerai parmi celles ci la nécessité d'une croissance en Europe, et non pas d'une austérité exclusive

En matière sociale, le semestre européen devrait être un catalyseur, non pas pour détricoter le système de protection sociale mais pour lutter contre la pauvreté, avec des salaires et revenus décents partout en Europe qui permettent le renforcement du pouvoir d'achat des citoyens, pour assurer la qualité de l'emploi, notamment grâce à un dialogue social renforcé, et pour investir dans la jeunesse, notamment via la garantie jeunes, avec des moyens budgétaires suffisants.